frú forseti ég mæli þá fyrir frumvarpi til laga um breyting á lögum númer hundrað tuttugu og átta tvö þúsund og ellefu um verðbréfasjóði fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði meginefni þessa frumvarps eru lykilupplýsingar og að innleidd verði að fullu í íslenskan rétt tilskipun tvö þúsund og níu sextíu og fimm e b um sameiginlega fjárfestingu í framseljanlegum verðbréfum tilskipunin er endurútgáfa af eldri tilskipun á þessu sviði og hefur auk þess að geyma ný ákvæði helstu breytingar sem frumvarpinu fylgja eru í fyrsta lagi að lagt er til að kynningarferli við markaðssetningu verðbréfasjóða utan

fjármálaeftirlitið mun annast öll samskipti við lögbæra eftirlitsaðila þess verðbréfasjóðs sem hyggst markaðssetja hlutdeildarskírteini sín hér á landi sem og samskipti við lögbæran eftirlitsaðila í því landi

í öðru lagi er lagt til að í stað útdráttar úr útboðslýsingu gefi rekstrarfélagið út lykilupplýsingar verðbréfasjóðs þar sem helstu upplýsingar um verðbréfasjóðinn eru settar fram á aðgengilegan hátt fyrir fjárfesta lykilupplýsingarnar munu auðvelda fjárfestum að bera saman verðbréfasjóði á evrópska efnahagssvæðinu og eru þar með ætlaðar til þess að auka samkeppni í þriðja lagi er lagt til að erlendum rekstrarfélögum verði veitt heimild til að stofna og stjórna sjóðum sem hafa staðfestu og staðfestingu í öðru aðildarríki innan evrópska efnahagssvæðisins á grundvelli svokallaðs evrópupassa fjármálaeftirlitið mun sjá um að veita heimildina að ákveðnum skilyrðum uppfylltum í fjórða lagi er lagt til að lögfestar verði reglur varðandi samruna verðbréfasjóða þetta á bæði við um innanlandssamruna og millilandasamruna verðbréfasjóða hingað til hafa ekki verið lögfestar reglur um samruna verðbréfasjóða þá er lagt til að lögfest verði ákvæði um höfuðsjóði og fylgisjóði fylgisjóður er sjóður sem hefur fengið heimild til að fjárfesta að minnsta kosti áttatíu og fimm prósent eigna sinna í höfuðsjóði um er að ræða frávik frá núgildandi fjárfestingarheimildum sem fjármálaeftirlitið getur veitt heimild fyrir að uppfylltum ákveðnum skilyrðum ekki er talið að frumvarp þetta hafi nein áhrif á afkomu ríkissjóðs verði það lögfest óbreytt og legg ég þá að lokum til virðulegi forseti að því verði vísað að lokinni þessari umræðu til háttvirtrar efnahags og viðskiptanefndar